Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sostenuto sia in Aula sia in commissione il dossier relativo alla crescita blu nonché le proposte per realizzare il pieno potenziale di innovazione dell'economia marittima e ciò soprattutto alla luce delle condizioni di crisi economica e disagio sociale che investono diversi territori marittimi europei e in particolare quelli insulari. Questi ultimi, in virtù del loro naturale isolamento e della loro perifericità rispetto al mercato, dovrebbero essere oggetto di interventi specifici da parte delle istituzioni europee e mi riferisco in particolare al sistema dei trasporti marittimi che penalizza fortemente il sistema insulare nella sua complessità dell'Unione europea in termini di maggiori costi da sostenere per i cittadini e le imprese. Per questo motivo la relazione chiede esplicitamente che le isole maggiori possano essere pienamente integrate nel sistema delle autostrade del mare al fine di migliorare la loro accessibilità e accrescerne la competitività economica. Infine, ritengo molto positiva la relazione nella parte in cui incoraggia la Commissione a sostenere i programmi e le iniziative finalizzate a rafforzare la domanda turistica nelle regioni costiere al di fuori dei picchi stagionali, favorendo gli scambi turistici tra Stati membri nei periodi di bassa stagione.